C'est parce qu'il y a eu le chèque britannique qu'on a commencé avec des contributions nationales.

Il faut le faire aussi pour des raisons démocratiques.

La défense, la recherche, la diplomatie, l'infrastructure, voilà des tâches qui peuvent être mieux effectuées par l'Union européenne et qui peuvent aider à diminuer les déficits budgétaires.